Bueno, se ha contestado ella misma. Y, además, es curioso ha pedido la tarjeta azul antes de que yo empezara a hablar, con lo cual es evidente a lo que venía. A lo que viene siempre a hacer demagogia y a utilizar electoralmente el propio Parlamento.